Panie Przewodniczący! Rada Europejska osiągnęła trudny kompromis w sprawie nowego budżetu budżetu, który jest bardzo ważny dla odbudowy unijnej gospodarki po kryzysie, jaki nas dotknął. Za to należą się uczestnikom wszystkim uczestnikom podziękowania. Myślę, że rola, jaką odegrał premier Mateusz Morawiecki w osiągnięciu tego porozumienia, zasługuje na szczególne uznanie. Głosy krytyczne, które tu słychać pod adresem konkluzji ze szczytu, są nie tylko przesadą, ale też czasem bywają przejawem hipokryzji. To, co moi koledzy europosłowie, niestety także i ci z Polski, nazywają mechanizmem ochrony praworządności, jest próbą stworzenia pozatraktatowego narzędzia do wpływania na państwa członkowskie, mechanizmu, który nie jest oparty o fakty i dane, ale o sympatie i antypatie do rządów krajowych. Fakty są takie, że wszystkie nowe prawa, które są przyjmowane w Polsce, są zgodne z dotychczasowym prawem i z europejskimi traktatami.

Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale niektórzy na tej sali chcieliby wykorzystać instrument praworządności do nacisku na nielubianych premierów czy nielubiane rządy. Polska wykorzystuje wzorowo środki europejskie zgodnie z traktatami i polskim prawem. To powinno być jedyne kryterium, jakie powinno się wykorzystywać w tego typu dyskusjach. Rada podjęła decyzję właśnie na podstawie tego rodzaju przesłanek. Mam nadzieję, że Parlament nie zepsuje wyniku tych trudnych negocjacji, stawiając nierealne żądania.